eftir að hin alþjóðlega lánsfjárkreppa kom íslenskum bönkum og fjármálalífi í þrot í síðustu viku er óhætt að segja að íslenska þjóðin standi nú á krossgötum það fárviðri sem nú geisar á fjármálamörkuðum um allan heim hefur komið sérstaklega illa niður hér á landi og við höfum misst mikið enda voru bankarnir okkar meðal stærstu fyrirtækja landsins með starfsemi úti um allan heim sem hefur fært okkur miklar tekjur og mikil verðmæti undanfarin ár hugur minn og okkar allra í ríkisstjórninni stendur með þeim sem eiga nú um sárt að binda vegna þeirra áfalla sem orðið hafa og ég vil fullvissa fólk um að stjórnvöld eru að gera og munu gera allt sem í þeirra valdi stendur til að veita aðstoð upplýsingar og ráðgjöf ég vil sérstaklega fagna því frú forseti sem forsætisráðherra gat um hér áðan að rannsaka beri það sem úrskeiðis hefur farið það er mikilvægt að brugðið verði upp heildstæðri mynd af því sem gerðist og að allir flokkar komi að þeirri myndbirtingu ég vil hins vegar vara við því að farið verði af stað með fullyrðingar og með sleggjudóma hvort sem það er hér í þingsal eða annars staðar er byggja einvörðungu á vangaveltum og getgátum við höfum vonda reynslu af slíku á fundi fyrir skömmu sem haldinn var í einum af bönkunum með fjármálaeftirlitinu stóð upp ein kona og bað fyrir skilaboð til stjórnmálamanna til ráðamanna að þau bankastarfsmennirnir væru ekki brotamenn við skulum því tala gætilega stjórnmálamenn í öllum flokkum hvar sem okkur er að finna í þjóðfélaginu við skulum líka algjörlega óhikað fara vel yfir fortíðina því að það mun styrkja okkur í nútíð og efla okkur til framtíðar

við megum engan tíma missa í uppbyggingarstarfinu og við eigum að ganga keik og ákveðin til þeirra verka sem fram undan eru við stöndum í raun frammi fyrir ótrúlegu tækifæri til að stokka spilin og setja okkur ný markmið

fyrstu skrefin á þeirri vegferð eru að tryggja að hjól atvinnulífsins geti haldið áfram að snúast ríkisstjórnin leggur nú allt kapp á að gjaldeyrisviðskipti við útlönd komist í lag og að traust myndist milli manna þannig að gjaldeyrir flæði eðlilega um kerfið bæði hér heima og á milli landa það er

bankinn hefur því byrjað að losa fyrirtækin úr þeirri spennitreyju sem hávaxtastefnan hefur sett þau í þetta var skynsöm ákvörðun við þurfum á öllu okkar að halda og við höfum ekki efni á að fyrirtækin leggi upp laupana

horf er þetta algjört forgangsmál því að við verðum að tryggja að þetta ástand hafi sem minnst áhrif á námsmenn okkar erlendis og trufli þá ekki í námi hæstvirtur forseti á grundvelli neyðarlaganna sem alþingi samþykkti í síðustu viku til að tryggja hagsmuni almennings fyrst og fremst hefur fjármálaeftirlitið tekið yfir starfsemi landsbanka glitnis og kaupþings og nú þegar hefur starfsemi þeirra tveggja fyrstnefndu verið komið inn í félög sem hafa nú þegar tekið til starfa það ber að þakka að sjálfsögðu skjót vinnubrögð í þessu máli enda höfum við engan tíma mátt missa það er brýnt að tryggja að innviðir bankakerfisins okkar séu virkir bæði hérlendis og við útlönd það hefur komið fram í fjölmiðlum að undanförnu að lífeyrissjóðir hafi lýst yfir áhuga á að festa kaup á ráðandi hlut í kaupþingi

möguleiki verði skoðaður vandlega í umróti undafar á daga hafa ýmsir haldið því fram að einkavæðing bankanna á sínum tíma hafi verið mistök að hinn opni og frjálsi markaður hafi verið mistök ég vil mótmæla þessu harðlega og hvet menn til að hafa í huga þau verðmæti þá nýsköpun og þann kraft sem einkavæðing til að mynda bankanna og annarra ríkisfyrirtækja gaf okkur en öllu frelsi og við vitum það öll öllu frelsi fylgir mikil ábyrgð ég verð að segja eins og er að ábyrgðarhlutverkið var ekki tekið nægilega alvarlega á síðustu missirum vissulega gerðum við öll mistök frá við verðum öll að líta í eigin barm eins og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon sagði hér áðan stjórnmálamenn forustumenn fyrirtækja eftirlitsstofnanir seðlabanki og ekki síst fjölmiðlar allir eiga hér hlut að máli en breytingin á samfélaginu sem orðið hefur síðustu ár hefur gert það að verkum að ísland að mínu mati varð eftirsóknarverður staður unga fólkið okkar kom heim velmenntað fólkið okkar kom heim hvort sem mönnum líkar það betur eða verr við fengum kraftmikið og velmenntað fólk inn í okkar samfélag sem hefur gefið af sér mikil verðmæti við verðum að muna úr hvaða ástandi við vorum að koma þegar tekin var ákvörðun um að einkavæða bankana sem höfðu verið þá í ríkiseigu með tilheyrandi pólitískum áhrifum og ítökum í starfsemi þeirra það væri mikil afturför ef áföll liðinnar viku yrðu til þess að við mundum hverfa varanlega aftur til þess tíma þegar bankarnir lutu alfarið pólitísku valdi og flokksskírteini en ekki færni réð því hverjir fengu lán og fyrirgreiðslu hjá bönkunum ég tel afar brýnt

að pólitískir fulltrúar sitja í stjórnum nýju bankanna tími pólitískra pótintáta má ekki renna upp að nýju í bankakerfinu að mínu mati er núverandi ástand algjör bráðabirgðaráðstöfun meðan verið er að ganga frá lausum endum en ég tel forgangsmál að fagfólk komi að stjórnun bankanna nýju og stefnumótun þeirra alveg frá byrjun það er alveg ljóst að öðruvísi sköpum við ekki traust á þessari starfsemi ég vil sérstaklega fagna ummælum hæstvirtur viðskiptaráðherra hér áðan þar sem hann sérstaklega dró þetta fram en sá ágæti maður hefur heldur betur staðið vaktina vel að undanförnu með uppskiptingu bankanna kemur mikið af hæfileikaríku og velmenntuðu starfsfólki út á vinnumarkaðinn ég legg mikla áherslu á að við höldum vel utan um þennan hóp og tryggjum honum næg viðfangsefni hér heima enda væri afar miður ef við misstum þetta öfluga fólk úr landi við höfum sem betur fer lagt áherslu á að byggja upp og styrkja umhverfi nýsköpunar og sprotafyrirtækja hér á landi undanfarin ár og ég vona að þar geti sem flestir fundið kröftum sínum farveg á næstunni við þörfnumst frumkvöðla og framsækinna hugmynda við þörfnumst þess einnig að ríki sveitarfélög háskólar fjármálastofnanir og fyrirtækin vinni saman að því að virkja sprengikraftinn sem í þessum mannauði felst það mun skila okkur fyrr inn í gifturíka framtíð frú forseti nú sem fyrr skiptir máli að byggja upp í menntamálum við stöndum á krossgötum og verðum að hafa kjark til þess að forgangsraða og taka stórar ákvarðanir engin fjárfesting er tryggari fyrir framtíðina en að fjárfesta í menntun rannsóknum og nýsköpun enda sýnir reynsla þeirra þjóða sem það hafa gert að slíkar ákvarðanir margborga sig og leiða til aukinnar fjölbreytni í atvinnulífinu þar bendi ég sérstaklega á reynslu finna sem tóku þá ákvörðun í erfiðri stöðu á sínum tíma að veðja á menntun ákvörðun sem hefur svo sannarlega margborgað sig fyrir finnskt samfélag sú efnahagslægð sem þeir fóru í gegnum í byrjun síðasta áratugar var ein sú dýpsta í vestrænum löndum í marga áratugi bankakerfið skall harkalega niður eftir að hafa vaxið hratt vextir voru háir og gengið óstöðugt kannast ekki einhver við þessa lýsingu hins vegar hefur vöxtur finnska hagkerfisins verið stöðugur upp á við síðan hið hefðbundna iðnaðarsamfélag þróaðist yfir í hátækniþekkingarsamfélag við eigum að skoða lærdóm annarra þjóða af áföllum skoða hvar þar hefur gengið vel en einnig illa

við fögnuðum fyrr á þessu ári tíu ári afmæli háskólans í reykjavík fyrsta einkarekna skólans á háskólastigi sem var að mörgu leyti umdeildur þegar til hans var stofnað á sínum tíma en hefur sýnt sig og sannað á undanförnum árum tilkoma einkaskólanna og aukinnar samkeppni á háskólastigi hefur haft jákvæðar afleiðingar í för með sér fyrir alla skólana hinar breyttu aðstæður í fjármálakerfi þjóðarinnar búa til tómarúm sem háskólasamfélagið á að nýta sér með því að leggja áherslu á enn frekari tengsl við atvinnulífið á næstu árum þetta er tími djarfra ákvarðana ákvarðana sem fela í sér langtímalausnir við höfum ekki efni á skammtímalausnum eða smáskammtalækningum hæstvirtur forseti ekkert okkar gat séð fyrir þá atburði sem síðustu dagar og vikur hafa borið með sér margt af því sem gerst hefur var ósanngjarnt og óverðskuldað og þar vísa ég ekki síst til framgöngu breta þeirrar gömlu vinaþjóðar íslendinga gagnvart okkur sú deila sem hefur skapast hefur ekki verið bretum til mikils sóma aðgerðir þeirra til að mynda gegn kaupþingi í bretlandi voru algjörlega óafsakanlegar og urðu til þess að fyrirtækið fór í þrot það erum við íslendingar sem höfum verið í hlutverki hins ábyrga aðila í samskiptum sínum við þetta gamalgróna og reynslumikla heimsveldi við höfum reynt eftir fremsta megni að útskýra okkar stöðu og leiða málið til lykta með diplómatískum leiðum það hefur hins vegar komið á daginn að við áttum í höggi við ófyrirleitna spunamenn sem töldu það ekki eftir sér að notfæra sér vanda og erfiða stöðu smáþjóðar til að reyna að klóra í bakkann í sínu pólitíska dauðastríði í bretlandi við breytum hins vegar ekki því virðulegi forseti sem gerst hefur og eina leiðin í stöðunni er að horfa fram á veg ísland er ríkt af auðlindum og hæfileikaríku fólki sem hefur hingað til ekki verið þekkt fyrir aðgerðaleysi eða kyrrstöðu efnahagsleg áföll það er sama hve alvarleg þau áföll eru og það er engin klisja heldur bláköld staðreynd munu ekki svipta íslensku þjóðina þeim eiginleikum sem hafa einkennt okkur og fleytt okkur áfram hingað til bjartsýni samheldni æðruleysi og dugnaði með slíka eiginleika er og verður framtíðin okkar